Herzlichen Dank, Herr Minister, Sie sehen am Beifall des Hauses, dass ich glaube, sagen zu können vor allen Dingen auch Ihr persönlicher Einsatz hier in diesem Hause auf großen Respekt gestoßen ist.

Ich bin ja zum ersten Mal als Präsident des Europäischen Parlaments an einem Haushaltsverfahren beteiligt gewesen ich habe das als Abgeordneter, als Fraktionsvorsitzender mitgemacht, aber noch nie in dieser Funktion.

Ich stelle hiermit fest, dass der Haushaltsplan der Union für das Haushaltsjahr 2013 endgültig erlassen ist.